Pokud nám jde o efektivní fungování evropských politických stran a zvýšení jejich možnosti přispívat k prosazování evropských hodnot, měli bychom uvažovat realisticky a snížit aktuální závazek 15 na polovinu. 7,5 je realistické číslo, které umožní věnovat se skutečně důležitým aspektům činnosti politických stran ve veřejném prostoru.

Nebezpečí zneužití dosavadní úpravy, která hovoří pouze o jednom poslanci, je bohužel v dnešní době příliš veliké a měli bychom na něj reagovat a v důsledku tak chránit prostředky evropských daňových poplatníků.